Foster asszonnyal teljes mértékben egyetértek, amikor jelentésében azt kifogásolja, hogy túl sokat késlekedik az Európai Bizottság és az Európai Unió az új szabályozás bevezetésével, és elveszíthetjük azt a pozíciónkat Európában, azt az innovatív helyzetet, amely egy csomó bevételt, munkahelyek teremtését tudja megoldani a későbbiekben.

Egy dolgot azért nem szabad elfelejteni az átalakítás és az átszervezés során a költséghatékonyság elérésének nem egyetlen megoldása a munkaerő képzésének és a munkaerő finanszírozásának a lenyomása, hiszen ma a közép európai térségben már így is az európai átlag nagyjából felét tudják megkeresni ezen a területen.